Señor Presidente, para la Unión Europea, Rusia es muy importante como país europeo vecino y como actor global y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso, deseamos una relación muy estrecha con Rusia para abordar cuestiones de interés mutuo y para la gobernanza global. Pero hay obstáculos que dificultan esa relación estrecha. No podemos estar satisfechos con el comportamiento de Rusia en la crisis de Siria y hay acontecimientos recientes, como las elecciones a la Duma, en diciembre, o las presidenciales del pasado 4 de marzo, que nos han dejado un sentimiento de decepción, de preocupación. Las elecciones no han estado a la altura de los estándares democráticos de un país europeo, miembro del Consejo de Europa y de la OSCE. Nos interesa, digo, una relación de confianza mutua con Rusia, pero ingrediente fundamental de esa relación debería ser la comunidad de valores democráticos, el común respeto de los derechos humanos, el pluripartidismo y el respeto a la oposición democrática. La Rusia moderna que queremos debe ser la Rusia de los valores europeos compartidos.